Señora Presidenta, en estos asuntos no debemos responder con la sangre caliente no valen los atajos. El 11 M lo aprendimos en España 193 muertos

En Europa no valen las salidas militares ante amenazas asimétricas

Hay que tener memoria acabar con las agendas desestabilizadoras que se emplearon en lugares como Irak, Libia y Siria. Hay que revisar las alianzas sobre el terreno con los países del Golfo, que financian o transmiten el odio wahabí o takfirí, y con Turquía, que permite el contrabando. No debemos abandonar el Estado de Derecho ante fallos de inteligencia.